Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Commissaire, si l'Europe le veut, elle peut beaucoup! Mais pour cela, il faut qu'elle fasse le diagnostic juste or, aujourd'hui, elle sous évalue la crise. Il faut qu'elle mette en œuvre les moyens adaptés or, aujourd'hui, le plan de relance n'est pas suffisant. Et il faut qu'elle dégage les moyens financiers nécessaires or, aujourd'hui, le débat sur les Eurobonds est bloqué il faut le débloquer. Si elle veut agir intelligemment sur la scène internationale, elle doit aussi montrer l'exemple en matière de régulation et de supervision des marchés financiers. Monsieur Barroso, vous avez lancé utilement, intelligemment, exceptionnellement, les travaux du groupe Jacques de Larosière. Ils sont maintenant sur la table. Faites du Delors, utilisez cette base de travail comme une base à mettre en œuvre! Ce rapport a été adopté à l'unanimité alors que le groupe était composé de cultures et de personnes d'origines très différentes. Donc, le consensus européen que nous recherchons depuis des années, il est là. Si vous laissez les nations se déchirer derrière ce résultat, il n'y aura pas de supervision européenne des marchés financiers.